umræðuefni nokkrum sinnum á alþingi afleidda stöðu ungra alzheimersjúklinga gagnvart öldrunarþjónustunni en þjónustu fyrir þá skortir mjög alzheimersjúkdómurinn er sjúkdómur sem ekki aðeins aldraðir fá heldur yngra fólk einnig nú hefur heldur versnað ástandið hjá þessum hópi yngri alzheimersjúklinga því búið er að setja þannig reglur fyrir hann að hann geti nánast ekki komist inn á hjúkrunarheimili frá nítján hundruð níutíu og tvö þegar vistunarmati var komið á og þangað til í byrjun árs tvö þúsund og fjögur

í ársbyrjun tvö þúsund og fjögur var vistunarmatið gert rafrænt og um leið lokað fyrir sjúklinga yngri en sextíu og sjö ára þetta gerðist án nokkurs samráðs og umræðu um er að ræða átta manns á ári að meðaltali en þetta fólk átti sem sagt rétt á forgangi eins og aðrir áður en þessu var komið á og þá farið eftir hjúkrunarþyngd en ekki aldri þeir þurfa nú að bíða inni á sjúkrahúsi eftir sextíu og sjö ára afmælisdegi sínum

fyrsta september síðastliðinn komu þessar nýju reglur og nú bíða sex manns í þessari stöðu á landakoti og verða ef ekkert breytist að bíða þar nokkur ár og fleiri bætast í hópinn á hverju ári þeir teppa sjúkrarúm og tefja innlagnir meðal annars frá bráðadeildum spítalans og heimahúsum nýju reglurnar fela í sér flókið undanþáguferli með greinargerðum út og suður jafnvel frá aðilum sem ekkert þekkja til sjúklingsins og mörgum beiðnum fyrir sama sjúkling með mjög viðkvæmum persónulegum upplýsingum um sjúklinginn í stað þess að gera rafræna umsókn mögulega eins og fyrir aldraða fyrir ári þegar ég tók upp stöðu þessa hóps það er fjórtánda október tvö þúsund og fjögur lofaði ráðherra að setja vinnuhóp á laggirnar um málefni yngri alzheimersjúklinga ég get ekki séð að staðið hafi verið við það að minnsta kosti kom það fram í umræðum fyrir nokkrum vikum að svo hefði ekki verið ég ætla að vitna í ræðu hæstvirts ráðherra frá

úrbætur og framtíðarfyrirkomulag þessara mála ég spyr hæstvirtur ráðherra hverjar tillögur vinnuhópsins hafi verið eða hvort hann hafi verið settur á laggirnar og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra eins og fram kemur í skriflegri fyrirspurn minni telur ráðherra eðlilega staðið að ráðstöfun hjúkrunarrýma fyrir hjúkrunarsjúklinga